Teljesen egyetértek azzal, hogy milyen sok mindent fontosnak tartott, ezeket a Parlament is fontosnak tartja, oktatást, kutatást, egyebeket. A célokban nagy az egyetértés. Az eszközökben nagy a távolság. Ezt kell majd november közepéig valahogy összehoznunk. A biztos úr említette, hogy köszöni azokat a lépéseket, ahol a Parlament megpróbálja visszaállítani a Bizottság előzetes költségvetésében szereplő sorokat. Én kérem a megértését, hogy néhány sorban ez nem történik meg, hiszen említettem, hogy árnyaltan próbáltunk állást foglalni. Szót kell ejtenem néhány gondolatról azonban, ami a vita során elhangzott, amivel nem tudok egyetérteni. Nem tudom elfogadni azt a szemléletet, hogy a szolidaritás címén az egyik befizető országból a másik kedvezményezett országba menő összegeket lopásnak nevezzük. Azt gondolom, hogy itt nem erről van szó. Ez az Unió arra épült föl, hogy tagjai egymással szolidárisak, és én tudok olyan befizető országról, melynek vezető elmondják, hogy a bővítés hatására lényegesen megnőtt a jövedelmük, hiszen hatalmas piachoz jutottak. Nem lehet az Európai Uniót csak a ki és a befizetések arányával mérni.

Ugyanakkor szeretném a képviselőtársaimat arra is figyelmeztetni, hogy itt néhányan, nagyon lelkesen egy egy javaslat kapcsán múlt időben fogalmaztak emeltük, raktuk, így lesz majd. Ez, amiről most szavazni fogunk csütörtökön, ez egy tervezet és egy politikai üzenet, annak a politikai üzenete, hogy ez a Parlament hogyan szeretné az Európai Uniót jobb vizekre vezetni. És azt kérem a Tanácstól, hogy vegye észre, hogy amit a rapporteur képvisel, az nem egyéni vélemény, nem is a pártjának a véleménye, és nem is csak a Költségvetési Bizottság véleménye. Itt oly sok ember szólalt meg különféle bizottságokból, különféle politikai családból, és az üzenet egyforma volt, egy jobb, ügyesebb, erőteljesebb költségvetésre van szükségünk.